Voorzitter, dat de PVV een anti Europese partij is, dat hebben we gemerkt aan zijn betoog en dat hebben we ook gemerkt aan de amendementen. De PVV afficheert zich ook als een partij die de criminaliteit bestrijdt en mensen weer terug wil sturen naar hun thuisland. Mijn vraag aan de heer Hartong is hoe kunt u dat doen als u de volledige begroting van Europol op nul zet, als u het Schengen informatiesysteem volledig wegbezuinigt en als u de 113 miljoen van het volledig